Herr Präsident! Wenn die Europol Untersuchungen eindeutig ergeben haben, dass Wettmanipulation, verbunden mit Geldwäsche, mittlerweile Teil des organisierten Verbrechens geworden ist, dann brauchen wir hier konkrete Maßnahmen und einen koordinierten Ansatz gegen Spielmanipulation. Ich erwarte mir, dass die Sportorganisationen eine Nulltoleranzpolitik betreiben, dass sie einen Verhaltenskodex für alle Beteiligten erstellen, aber vor allem, dass auf europäischer Ebene Wettmanipulation Straftatbestand im Bereich des organisierten Verbrechens wird.